Si fuera mi dinero personal, su partido no podría tener ninguna actividad, porque sería francamente pobre. Yo sé que es el dinero de los ciudadanos europeos y, por eso, quiero que ese dinero no vaya a defender, a financiar partidos políticos con comportamientos que no son aceptables para los valores de la Unión.

Se persiguen comportamientos. Y esos comportamientos no tienen carácter ideológico.